Szeretném mély sajnálatomat kifejezni azzal kapcsolatban, hogy erre a mai vitára sor került, hisz mindannyian tudjuk, hogy a magyar médiatörvénnyel kapcsolatos félreértések és kérdések tárgyilagos tisztázásának feladata az Európai Bizottságra tartozik, és ez folyamatban van.

Tisztában vagyok azonban azzal, hogy itt egy hisztériakeltő balliberális politikai kampány szereplői vagyunk, és hogy maga a törvény végső soron milyen formát kap, már talán nem is mérvadó. A fontos, hogy politikai ellenfeleink a tőlük már megszokott megalázó módszerekkel támadjanak egy olyan országot, ahol tavaly 8 éves szocialista kormányzás garázdálkodása után a jobbközép politikai erők elsöprő győzelmet arattak és végre befejezhetik a gyászos kommunista rendszer megmaradt romjainak eltűntetését.

Igen, akkor is itt voltak, és tigrisként védték az említett törvényt, amely nekik köszönhetően ma is érvényben van. Mélységesen elítélem és visszautasítom ezt a kettős mércét, és felszólítom tisztelt kollégáimat, ne hagyjuk magunkat befolyásolni politikai uszítástól, és bízzuk a probléma szakmai értékelését és lezárását az illetékesekre, a Bizottságra és a magyar kormányra. Tudatosítsuk végre, kérem, hogy a sors elnöklő ország kormányát érő ismétlődő támadások egy egyébként is válságos időszakban komoly veszélyt jelenthetnek az EU egységének és nemzetközi presztízsének megítélésében.